Podľa záznamu z rokovania ministrov financií Európskej menovej únie zo začiatku septembra tohto roku zverejneného tlačovou agentúrou Reuters ste, vážený pán prezident, údajne vyjadrili, že keby ste vedeli, že Slovensko sa nepripojí k dobrovoľnej finančnej pomoci pre grécku vládu, nikdy by ste nesúhlasili s jeho prijatím do eurozóny. No pokiaľ viem, uvedený projekt, ktorého cieľom je ochrániť veľké finančné inštitúcie pred rozsiahlymi finančnými stratami vyplývajúcimi z neschopnosti Grécka uhrádzať svoje záväzky, ste navonok deklarovali ako prejav dobrovoľnej solidarity. Možno Vám, vážený pán prezident, pri Vašom každodennom narábaní s miliardami ušlo, že z rovnakého množstva peňazí, ako Vy sám dostávate mesačne za výkon funkcie, musí v mojej krajine za mesiac vyžiť takmer sto rodín. Ak si, vážený pán prezident, naozaj myslíte, že by si tieto rodiny žijúce zo 600 až 700 EUR mesačne alebo dôchodcovia žijúci z 300 EUR mesačne mali odoprieť ďalšie jedlo denne len preto, aby si Vaši kolegovia z bánk a finančných fondov udržali svoje zisky, mohli vyplatiť vysoké bonusy a dopriať ešte viac kaviáru, tak to prosím nenazývajte solidaritou. Ja viem, že situácia v Európe je veľmi zložitá, ale Slovensko iste nie je tá krajina, ktorú by ste mohli oprávnene kritizovať.